W języku jidysz Polin znaczy tu spocznij, tu możesz żyć spokojnie. Po czterystu latach, kiedy do Polski trafili niemieccy nazistowscy barbarzyńcy, Żydzi znowu byli paleni, znowu zostali wypędzeni.

Kiedy studiowałem, mój kolega ze studiów, Palestyńczyk Nidal, tłumaczył mi, że Palestyńczycy mają wyłączne prawo do Palestyny, ponieważ Ismail był ukochanym synem Abrahama. Nie potrafił odpowiedzieć mi na pytanie, dlaczego Abraham ustanowił swoim dziedzicem Izaaka. Ten konflikt od czasów Księgi Rodzaju również wybrzmiewa dzisiaj podczas tej debaty. Kiedy słyszę takie słowa jak apartheid, kiedy słyszę o tym, że Izrael dokonuje okropnych przestępstw, przed oczami staje mi również cierpienie Izraelczyków. Pamiętajmy o tym, że Izraelczycy doświadczają terroryzmu ze strony Palestyńczyków. Europa musi stać na zdrowych nogach zdrowego rozsądku prawa międzynarodowego.